Von allgemeiner gegenseitiger Anerkennung von Standards ist nicht die Rede. Aber wenn wir gegenseitige Teststandards, zum Beispiel bei Kraftfahrzeugen, anerkennen, dann wäre das eine enorme Erleichterung für Das wäre aber eine große Hilfe in diesem Zusammenhang genauso, wie wenn Sie Bürokratie absenken, Zölle absenken, Testverfahren vereinfachen, dass unsere Unternehmen in Europa nicht zweimal durch diese ganzen Sachen durchmüssen, wenn wir das öffentliche Beschaffungswesen gegenseitig öffnen. Wir haben in all unseren öffentlichen Amtsstuben Microsoft Software laufen auf IBM Computern oder DELL Computern.

Wir haben auch europäische Produkte, die man anbieten kann.

Europäische Autos sind definitiv besser als amerikanische.